hæstvirtur forseti ég hef lagt fram fyrirspurn til hæstvirtum heilbrigðis og tryggingamálaráðherra um öndunarvélaþjónustu við m n d sjúklinga eins og menn vita er m n d

sem hefur það í för með sér að vöðvar sjúklinga rýrna og sjúkdómurinn hefur yfirleitt þær afleiðingar að sem leiðir þá til dauða sjúklingsins sem betur fer er þessi sjúkdómur ekki mjög algengur og ef ég man rétt eru líklega um fimm til sex sjúklingar sem eru greindir á hverju ári nýlega var haldin ráðstefna norrænu m n d samtakanna á selfossi sem ég hafði tækifæri til að sitja og ávarpa og það voru m n d samtökin hér á landi sem stóðu fyrir þeirri ráðstefnu það var mjög fróðlegt fyrir okkur sem eru heilbrigð að þessu leyti að fá að kynnast þar sjónarmiðum sjúklinga og nýjustu rannsóknum sem verið er að vinna að á þessu sviði á þessari ráðstefnu hitti ég meðal annars danskan mann að nafni eðvarð krog sem er merkilegur maður og hefur lifað merkilegu lífi en hann er í öndunarvél og hefur verið um nokkuð langt skeið en ferðast um með tvo aðstoðarmenn og lifir eins eðlilegu lífi og hægt er miðað við þær aðstæður að hann er bundinn við hjólastól öndunarvélar hafa nánast ekkert verið notaðar hér á landi í þágu m n d sjúklinga en ég tel mjög brýnt að við reynum að skoða það hvort og þá að hve miklu leyti slíkar vélar geta komið m n d sjúklingum til góða ég er sannfærður um það að slíkar vélar munu létta sjúklingum lífið hér á landi eins og erlendis

og hugsanlega lengt það nokkuð og það er ýmsu til kostandi í þeim efnum hæstvirtur forseti ég satt best að segja veit í sjálfu sér ekki hver stefna heilbrigðisyfirvalda er hér á landi varðandi öndunarvélaþjónustu og mér er ekki kunnugt um að hún hafi verið gerð sérstaklega opinber það vita hins vegar allir að þetta er gríðarlega mikil bót fyrir m n d sjúklinga þess vegna tel ég brýnt að heilbrigðisyfirvöld og heilbrigðisráðuneytið vinni áfram að þessum málum

ég hef því lagt fram fyrirspurn til hæstvirtum heilbrigðis og tryggingamálaráðherra þar sem ég spyr hvaða áform